Het is nu ruim een jaar geleden dat een boot met honderden immigranten zonk voor de kust van Lampedusa.

De oplossingen van dit Parlement zijn meer solidariteit, meer geld en meer legale routes naar de Europese Unie, maatregelen die het probleem alleen maar groter maken.